Señor Presidente, aunque algunos lo pierdan de vista, la Unión Europea no se reduce a mercados y finanzas, sino que representa, sobre todo, valores y principios. Y del mismo modo, la crisis que recorre la Unión Europea no concierne solo al euro y a su gobernanza, sino, también, a sus valores y principios, que están amenazados por las incertidumbres y el miedo que suscitan reacciones negativas contra Europa y un resurgir de los nacionalismos. Pero Europa no se construyó con la confrontación de los nacionalismos sino, al contrario, con un esfuerzo supranacional de sujeción a un Derecho vinculante para todos los Estados miembros y al que ningún Estado miembro es inmune. Por eso, cuando las instituciones europeas expresan preocupación por las reformas húngaras están dando voz, no solamente a los 500 millones de europeos representados en este Parlamento, sino, también, a los diez millones de húngaros que están representados en este Parlamento por lo que respecta a los derechos que tienen como ciudadanos europeos. No hay nada contra Hungría —desde luego nada contra el pueblo húngaro, ni siquiera nada contra el Gobierno, que ha sido votado en las urnas—, sino una preocupación por los derechos que tienen los húngaros como ciudadanos europeos, y la necesidad de que este Parlamento exprese que la democracia no es solo el gobierno de la mayoría, sino, también, la protección de las minorías, no solo las étnicas y religiosas, sino las minorías políticas que tienen derecho a la alternancia en el gobierno. Además, la democracia incluye también un poder judicial independiente y el poder del Tribunal Constitucional de controlar las leyes del poder legislativo y un poder judicial en el que la asignación de los casos esté regida por el juez predeterminado por ley, en ningún caso con interferencia política y la garantía de que los ciudadanos tienen derecho a la privacidad, con autoridades independientes del poder político, y de que los derechos de información se expresen en pluralismo informativo para que pueda haber contraste de pareceres y puedan desarrollarse realmente los principios democráticos. Y creo que los que estamos representando en este Parlamento Europeo a 500 millones de ciudadanos tenemos derecho a escuchar del Primer Ministro húngaro un compromiso de reafirmación con esos valores que son aquellos a los que se adhirió Hungría cuando ratificó los Tratados de la Unión hace siete años.